redukcji emisji. Co się stało?

Czy my tego chcemy?

Przed samym końcem?

Wtedy moim zdaniem spowodujemy bardzo duże różnice cenowe.

Chyba tego nie chcemy.

Ze zniesienia produkcji i z wycofania się przemysłu do innych obszarów. Walczmy z bezrobociem w sposób systemowy tak, jak koledzy mówili po to, żebyśmy utrzymali przemysł, miejsca pracy dla młodych ludzi i żebyśmy nie byli nieprzewidywalni w tych swoich działaniach, bo to co robimy, prowadzi do nieprzewidywalności.